Dacă operăm cu logica tăierilor fără să ținem cont de nevoile tuturor statelor membre, adâncim decalajele economice dintre est și vest, deci golim de conținut conceptul de coeziune. Propunerile privind transferurile între fonduri anulează orice flexibilitate și sporesc birocrația. De aceea, actualele reduceri propuse pentru coeziune și pentru politica agricolă comună nu pot fi susținute de statele din estul Europei.

Susținem ideea atingerii neutralității climatice până în 2050, însă vorbim de un obiectiv ambițios, dar complicat în același timp care solicită măsuri adaptate condițiilor naționale, existând, încă, diferențe majore între viața cetățenilor europeni, în funcție de stat.